frú forseti þarna skilur svo rækilega á milli

sannfæringar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og sjálfstæðisflokksins fé sem er í eigu þjóðarinnar er ekki án hirðis fé sem er í eigu samfélagsins eða samfélagshópa er ekki án hirðis landssíminn meðan hann var í eigu þjóðarinnar var ekki án hirðis raforkukerfið það er að sönnu í eigu þjóðarinnar að meginhluta til en þjóðin er besti hirðir og það að tala niður til þjóðarinnar með þeim hætti að ef hún á eignir sé það hirðislaust hún situr að vísu núna uppi með skuldirnar sem er afleiðing þessarar stefnu eins háttvirtur þingmaður pétur blöndal hér var að lýsa menn gripu til sín eignir og sögðu eins og þingmaður þær eru hirðislausar sem þær voru ekki af hverjum voru þeir að taka þessar eignir af íslensku samfélagi af íslenskri þjóð

og þær skuldirnar leita að hirði og hver verður að vera hirðir þeirra jú íslenska þjóðin geldur fyrir þessa hugsun háttvirts þingmanns